Ja, S tem se tudi ne morem čisto strinjati, no, da koncesije ne ne pomagajo nič. Koncesije so mišljene predvsem tam, kjer, sistem javnega zdravstva ne more sam biti kos vsem težavam, ampak, kot rečeno, koncesionarji niso zasebniki v polnem pomenu besede, ampak izvajajo javni program, zato, bi tukaj ravnal previdno v izjavah in ne bi kar, tako vsevprek rekel, da da to ne rešuje problemov. Bistveno je, da mi v javnem sistemu, kamor smo namenili več sredstev, finančnih sredstev, da v javnem sistemu najdemo, tak način delovanja, da bo deloval in da bo prvenstveno opravljal nalogo ta hip akutnega skrajševanja čakalnih vrst, tistih, ki so nedopustno dolge, kajti čakalne vrste bodo vedno, nikoli jih ne bomo spravili na ničlo, ampak, veliko bo treba delati, to vsakič znova ponavljamo, na organizaciji, na, tudi, pregledu, koliko pacientov, dejansko pride k zdravniku, ne, tudi to je, pomembno vprašanje. Saj če ima neki zdravnik, ne vem, tisoč dvesto pacientov, verjetno jih ni, osemsto vsak dan, ne, recimo, če po sebi sklepam, jaz nisem bil pri zdravniku že štiri leta, tako da z menoj nimajo veliko dela. Tako da je treba večplastno pogledati, moram potrkati , večplastno pogledati, to problematiko, nikoli se zaleteti samo v eno stvar. Nekje so preobremenjeni, drugje niso, ampak še enkrat ponavljam, sindikatom oziroma vsemi sindikati, saj danes je teh sindikatov že, kar precej, bomo vedno vodili dialog in ga tudi vodimo. Ne bomo pa pristajali na izsiljevanja, na pritiske in na ne vem kaj še vse, tega pa ne bomo pristajali, ker to ni način. Če hočemo se držati tistega, da lepa beseda lepo mesto najde, potem, bomo na ta način iskali rešitve. Če bomo pa, ves čas na nekih okopih in vsak dan govorili, kako je vse v razsulu in da da vse propada, potem pa seveda rešitve ne bo moglo biti. In to je, realnost današnjega sistema in v tej smeri bo pač treba delati. So pa nianse vedno, nikjer ni vse črno belo, to je pa treba vedeti. Hvala, gospod predsednik, želja ...